Lipsa capacității de cofinanțare reprezintă, fără îndoială, în acest moment, una dintre cele mai importante piedici în utilizarea eficientă a fondurilor europene, inclusiv Fondul European pentru Pescuit. Criza financiară, prin constrângerile bugetare pe care le a determinat, a adus dificultăți suplimentare în situația statelor europene aflate sub media de dezvoltare generală a Uniunii Europene. De aceea, propunerile Comisiei cu privire la toate categoriile de fonduri reprezintă o veste bună pentru statele membre implicate. Trebuie să subliniez că rămâne, însă, nerezolvată încă o altă problemă dificilă și anume absența resurselor pentru cofinanțarea privată a investițiilor. Această situație este valabilă în ceea ce privește toate categoriile de fonduri europene și mai ales cele destinate micilor întreprinderi și agriculturii. În această privință, avem nevoie de facilități de creditare și de garanții publice în sprijinul potențialilor beneficiari.